Monsieur le Président, nous sommes dans cette Assemblée à l'instant pour faire un débat sur les fausses nouvelles, à l'instant, vous venez d'indiquer que les membres du parti Brexit feraient partie du groupe Identité et démocratie.